ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í febrúar síðastliðinn í öðru lagi er lögð til breyting á ákvæði laganna um söluhagnað af íbúðarhúsnæði í kjölfar athugasemda frá eftirlitsstofnun efta í skattframkvæmd hefur verið litið svo á að eingöngu væri hægt að endurfjárfesta í íbúðarhúsnæði á íslandi til lækkunar á stofnverði hinnar nýju eignar þegar skattskyldur hagnaður hefur myndast við sölu esa telur þessa túlkun íslenskra skattyfirvalda ekki samrýmast ákvæðum e e s samningsins um frjálst flæði launþega réttinn til búsetu og frjálst flæði fjármagns því er lögð til sú breyting að kveðið verði skýrt á um það að endurfjárfesting geti farið fram hér á landi í öðru aðildarríki á evrópska efnahagssvæðinu í aðildarríki stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu eða í færeyjum í þriðja lagi er lagt til að kaup á búseturétti samkvæmt lögum númer sextíu og sex tvö þúsund og þrjú veiti rétt til vaxtabóta líkt og kaup á eignarhlut í almennri kaupleiguíbúð enda um sambærileg búsetuform að ræða í fjórða lagi er lagt til að skotið verði styrkari stoðum undir þá túlkun skattyfirvalda að tekjutengdar barnabætur verði ekki ákvarðaðar nema á grundvelli skattframtals við álagningu en ekki byggðar á áætluðum skattstofnum í fimmta lagi er lagt til að lögfest verði heimild fyrir skattstjóra til að annast gerð skattframtala þegar fullnægjandi upplýsingar liggja fyrir um nokkurt skeið hefur verið unnið að því af hálfu skattyfirvalda að auðvelda framteljendum með einföld framtöl árlega vinnu við framtalsskil þar hefur verið gert ráð fyrir að skattstjóra verði heimilt að útbúa skattframtal fyrir framteljendur þegar talið er að fullnægjandi upplýsingar séu fyrir hendi þetta á ekki hvað síst við í tilviki lífeyris og bótaþega lagaheimild hefur ekki verið til staðar og því er umrædd tillaga komin fram í frumvarpinu er einnig að finna þá tillögu að öllum fjármálastofnunum verði

upplýsingar svo sem á við um laun fasteigna og bifreiðaeign skuldir við íbúðalánasjóð og fleira það fyrirkomulag að ekki eru gefnar upp sundurliðaðar upplýsingar um afdreginn fjármagnstekjuskatt hefur gert allt eftirlit með skatti þessum og umfangi hans nánast óframkvæmanlegt verði tillaga að umræddu ákvæði lögfest mun það einnig stuðla að meira jafnræði milli aðila sérstaklega þegar réttindi eða skyldur ákvarðast á grundvelli heildartekna hvort heldur vegna ákvörðunar bóta á grundvelli tekjuskattslaga eða löggjafar um almannatryggingar fyrir liggur að meira en þrjátíu og fimm